Nigdy pisać nie przestał, zwłaszcza w więzieniu, do którego trafił cztery razy i spędził w nim w sumie 5 lat.

Karta 77 to był pomysł na współdziałanie opozycji czechosłowackiej, polskiej, a potem także innych krajów sowieckiego bloku.

Kierował się prawdą, był odważny, ale i bardzo skromny. Podobnie jak Zbigniew Herbert, poeta sprzeciwiający się reżimowi, który pisał Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku Gratuluję Ci Václavie, że nie zabrakło Ci nigdy dobrego smaku!